mali za následok správanie, ktoré viedlo k nepodloženému rastu a veľkej nevyváženosti. Ale ďalej v texte stratégie sa dočítate, že Komisia sa bude usilovať aj o zlepšenie prístupu ku kapitálu a o uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu. Opäť umelo zvýšená dostupnosť úverov, ktorá opäť povedie k špekuláciám a nepodloženému rastu.

Dámy a páni, plánované hospodárstvo nefunguje, môžu to potvrdiť všetci kolegovia z nových členských štátov vrátane pána komisára.